ég fékk hér nefndarálit á þingskjali hundrað og sautján frá minni hluta sjávarútvegs og landbúnaðarnefndar þetta frumvarp sem hér um ræðir er í raun og veru frumvarp sem byggir á fjórum býsna óskyldum málum það er í fyrsta lagi verið að veita heimild til þess að undanskilja afla sem fæst við veiðar í fræðsluskyni frá kvóta í annan stað er verið að setja lagalegan ramma utan um svokallaðar frístundaveiðar sem er vaxandi atvinnugrein svona á mörkum ferðaþjónustu og sjávarútvegs getum við sagt í þriðja lagi er verið í rauninni að innleiða að nýju banndagakerfi við fiskveiðar sem menn hafa kallað strandveiðar og loks var í þessu frumvarpi gert ráð fyrir því að skipta heildarafla í karfa í gullkarfa og djúpkarfa sem má telja auðvitað eðlilegan hlut vandinn við þetta frumvarp er auðvitað sá að undirbúningur þess var mjög slaklegur í veigamiklum atriðum þar sem hér er sérstaklega átt við er sá þáttur málsins sem kallaður hefur verið strandveiðar eða banndagakerfi hið nýja við vitum að þetta átti sér þann aðdraganda að það var kynnt í miðri kosningabaráttu og ég held að það sé ekki fjarri lagi sem karl fimmti matthíasson háttvirtur fyrrverandi þingmaður sagði þegar hann sagði að þetta væru fremur atkvæðaveiðar en nokkuð annað það er líka ljóst mál að þegar þessi mál eru skoðuð og til dæmis frumvarpið borið saman við þau upphaflegu áform sem voru kynnt í marsmánuði síðastliðnum þegar þessu máli var fyrst hreyft opinberlega af hálfu stjórnvalda þá hefur það tekið allnokkrum breytingum sem sýnir það auðvitað að fyrsta atrennan að málinu var illa undirbúið og var ekki hugsuð í þaula fremur í rauninni heldur en þetta frumvarp eins og það liggur hér fyrir þegar við skoðum þetta frumvarp þá blasir það til dæmis við að tvö meginatriði strandveiðifrumvarpsins eða banndagakerfisins nýja sem eru hér grundvallaratriði það er að auka nýliðun og styrkja byggðir það er alveg ljóst mál að hvorugt þessara markmiða næst með þessu frumvarpi á það hefur verið bent meðal annars í skriflegri umsögn sem kom til nefndarinnar núna nýverið að bara umræðan um þessi mál hefur gert það að verkum að verð á bátum hefur hækkað því auðvitað er það þannig að þegar andlag veiðiréttarins verður ekki lengur kvóti heldur bátur þá mun það auðvitað leiða til þess að veiðirétturinn það er báturinn hækkar í verði þetta er einhver hlutur sem blasti við öllum og það hefur auðvitað komið fram á markaði að svo er að þessi þröskuldur sem hefur verið að aðganginum að auðlindinni hefur þá bara einfaldlega færst til og þó hann sé kannski ekki alveg jafnhár sem endurspeglar væntanlega minni væntingar manna um árangur við þessar veiðar þá er hann engu að síður til staðar og hefur hækkað frá því sem áður var það er líka ámælisvert hvernig staðið hefur verið að þessu máli að öðru leyti málið var lagt hér fram í lok maímánaðar af hálfu hæstvirts sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra og strax í upphafi voru gerðar mjög alvarlegar athugasemdir við mjög margt í grundvelli málsins og hvernig að því máli hefur verið unnið þess vegna var það svo að við í minni hluta sjávarútvegs og landbúnaðarnefndar lögðum á það mikla áherslu í nefndarstarfinu að það yrði reynt að bæta úr ágöllunum á þessu frumvarpi með því að ætla sér betri og rýmri tíma til þessarar vinnu í þessu sambandi var sérstaklega farið fram á það að þess yrði gætt að hafa umsagnartímann ríflegan til þess að þeir sem hagsmuna hafa að gæta og þeir sem þekkingu hafa á þessum málaflokki hefðu góðan tíma til að ígrunda það og fara yfir það vegna þess að kynningunni á því hafði verið mjög ábótavant auk þess sem það hafði tekið miklum breytingum frá upphaflegu hugmyndunum þannig að menn þurftu auðvitað nokkurn tíma til þess að átta sig á því hvað hér væri um að ræða því miður treysti meiri hluti sjávarútvegs og landbúnaðarnefndar sér ekki til að verða við þessari sjálfsögðu og sanngjörnu ósk og fyrir vikið var umsagnarfresturinn skemmri heldur en nauðsynlegt hefði verið ég vek til dæmis athygli á því að byggðastofnun sú stofnun sem sérstaklega fjallar um byggðamálin í íslenskri stjórnsýslu fékk þetta mál til umsagnar og umsagnarfresturinn sem stofnuninni var ætlaður var einn dagur einn dagur til þess að fara yfir þetta mál sem hefur verið kynnt sem mikilvægt mál sem einhvers konar stefnubreytingu í fiskveiðistjórnarmálum sem hefði margþættan tilgang bæði þann að opna leiðir fyrir nýliða inn í kerfið og eins til þess að styrkja byggðirnar byggðastofnun sem er sú stofnun sem á sagt að meta áhrif svona lagasetningar meðal annars af þessu tagi á byggðirnar fékk heilan dag heilan dag af rausnarskap meiri hluta sjávarútvegs og landbúnaðarnefndar til að fara yfir þetta mál og það er ekkert skrýtið þó að í umsögn byggðastofnunar sé talað um að þetta séu gjörsamlega óásættanleg vinnubrögð þetta er auðvitað ekki bara mótsögn eða móðgun við umsagnaraðilann það getum við sagt að sé kannski aukaatriði í þessu máli það sem er miklu verra er það að þetta mun auðvitað koma niður á vinnubrögðunum og árangrinum við lagasetninguna sem er að koma á daginn núna vegna þess að þær breytingartillögur sem meiri hluti sjávarútvegs og landbúnaðarnefndar kynnir í breytingartillögum sínum hér og gerir grein fyrir í nefndaráliti sem háttvirtur starfandi formaður nefndarinnar var að mæla fyrir það kemur auðvitað greinilega fram að hér er um að ræða pínulitlar bætur á mjög götótta flík sem hæstvirtur sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra sýndi á með frumvarpinu sem hann lagði fram að ég hygg þann tuttugasta og sjötta maí síðastliðinn þetta er auðvitað mjög ámælisvert vegna þess að í sjálfu sér er þessi hugmynd um nýtt banndagakerfi alls ekki útilokuð hugmynd og hugmynd sem vel má skoða og vinna að en þá þarf auðvitað að gæta þess að það sé gert þannig að vinnan leiði til þess að við fáum viðunandi niðurstöðu þetta séu ekki óásættanleg vinnubrögð svo ég vitni aftur í umsögn byggðastofnunar í þessum efnum af þessum ástæðum þá neyddumst við auðvitað til þess að kalla fyrir nefndina fleiri umsagnaraðila heldur en ella hefði verið ef betur hefði verið að þessu máli staðið og það verður að segjast eins og er að þrátt fyrir tregðu meiri hluta nefndarinnar til þess að slíkum vinnubrögðum yrði beitt þá voru þessar heimsóknir til mikils gagns að flestra mati vegna þess að þær svona vörpuðu betra ljósi á það mál sem hér er um að ræða og þann vanda sem við er að glíma því miður þá leiddi þessar heimsóknir og þessi álit fjölmargra umsagnaraðila ekki til þess að meiri hluti sjávarútvegs og landbúnaðarnefndar vildi gera nægilegar breytingar á þessu frumvarpi og það er athyglisvert að þegar við skoðum umsagnirnar sem hafa borist þá eru þær flestar hverjar býsna neikvæðar meira að segja ef við skoðum umsögn landssambands smábátaeigenda sem í grunninn er jákvæð fyrir þeirri hugmynd að innleiða hér nýtt banndagakerfi þá er það líka þannig að í þeirri umsögn koma fram mjög veigamiklar athugasemdir við marga þætti sem því miður er ekki tekið tillit til nema að mjög litlu leyti ef ég vík svona aðeins að nokkrum efnisatriðum sem koma fram í þessu frumvarpi og tek þá fyrst fyrir fyrstu grein frumvarpsins sem lýtur að heimildum til þess að opna á eða tryggja má segja aðgang manna til þess að stunda eða kynna sér má kannski segja fiskveiðar í gegnum skólakerfið þá tel ég að þetta sé sjálfsagt mál og í raun og veru í samræmi við það sem framkvæmdin hefur verið í þessum efnum hér er bara verið að styrkja lagagrundvöll þeirra framkvæmda sem menn hafa stuðst við í meginatriðum og vonandi verður þetta til þess fremur að efla þennan þátt málsins það er kynning æsku landsins á starfsemi tengdri sjávarútvegi þannig að það er í sjálfu sér ekki mikið um það að segja og sjálfsagt mál að öllu leyti þá get ég líka sagt að það ákvæði sem lýtur að frístundaveiðibátunum svokölluðu er auðvitað til bóta þannig er mál með vexti að þessi mál hafa komið hér nokkuð til umræðu á síðasta eða næstsíðasta þingi eða svo var lagt hér fram frumvarp varðandi lagaumgjörð í kringum frístundabátana það komu fram ýmsar athugasemdir við það mál og niðurstaða mín sem þáverandi sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra og niðurstaða meiri hluta sjávarútvegs og landbúnaðarnefndar var að reyna að vanda sig sem best við þessa lagasetningu og í stað þess að flaustra við það mál og skila því í gegnum þingið þá var niðurstaðan sú að gefa því meiri tíma setja niður nefnd í málinu þar sem í störfuðu hagsmunaaðilar í þessari grein og þeir komust að tilteknu samkomulagi um hvernig best væri að hátta þeim málum auðvitað er það þannig að þó að nefnd komist að slíkri niðurstöðu þá er jafnvel starf slíkrar góðrar nefndar ekki yfir vafa hafin það kom líka í ljós þegar þetta mál var kynnt í meiri hluta sjávarútvegs og landbúnaðarnefnd núna á vordögum skömmu fyrir þinglok núna í vor þá kom fram hjá umsagnaraðilum sem komu þá fyrir nefndina ýmsar ábendingar um það sem betur mætti fara og í rauninni var það svo að nefndin hafði sett niður á blað eða formaður nefndarinnar að minnsta kosti sett niður á blað hugmyndir um það sem betur mætti fara til þess að koma til móts við þau sjónarmið sem komu fram í nefndinni hjá umsagnaraðilum sem ráku augun í sitthvað sem betur mátti fara í þessum kafla málsins ég hafði þó vænst þess að sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra þegar hann lagði þetta mál fyrir þá hefði hann að minnsta kosti látið svo lítið að taka tillit til þeirra sjálfsögðu ábendinga og þeirrar niðurstöðu sem sjávarútvegs og landbúnaðarnefnd hafði komist að í vor en því miður var því ekki að heilsa svo mikið lá á að leggja þetta frumvarp fram að þess var ekki beðið eða gefinn tími til þess að skoða einu sinni þær hugmyndir sem höfðu komið fram við þinglega meðferð málsins í þeim skilningi að málið hafði verið til umfjöllunar í sjávarútvegs og landbúnaðarnefnd og þar höfðu menn komið auga á sitthvað sem betur mátti fara en óðagotið var svo mikið við undirbúning málsins að ekki var tími til þess að skoða þessi mál síðan vil ég líka vekja athygli á því að þrátt fyrir þær breytingar sem núna hafa verið gerðar með breytingartillögum meiri hlutans þá taka þær ekki nema að hluta til til þeirra ábendinga sem fram hafa komið ég vek til dæmis athygli á því að í umsögn landssambands smábátaeigenda um þetta mál þá er vakin á því athygli að hér hefur líka þróast atvinnuvegur ekki mjög stór í sniðum en atvinnuvegur sem skiptir máli fyrir einyrkja í sjávarútvegi sem stunda fiskveiðar en hafa líka gert út á þessar frístundaveiðar og ég get ekki skilið frumvarpið eins og það liggur núna öðruvísi en svo að það sé verið í raun og veru að loka algjörlega á möguleika þessara aðila að halda áfram þessari atvinnustarfsemi sinni sem þeir hafa þó lagt fjármuni í og fjárfestingu í þess vegna held ég að það sé alveg nauðsynlegt að þau mál séu gaumgæfð betur ásamt fleirum milli annars og þriðju umræðu málsins í umsögn landssambands smábátaeigenda segir til dæmis hér eftir að þeir hafa gert grein fyrir breytingahugmyndum sínum á þessu frumvarpi eins og það var lagt fram þeir segja hér í umsögn sinni dæmi eru um að eigendur báta með veiðileyfi í atvinnuskyni hafi lagt í umtalsverðan kostnað í því skyni að bjóða upp á þjónustu við ferðamenn hluta úr ári tilgangurinn er að bæta upp að einhverju leyti hinn gríðarlega niðurskurð þorskveiðiheimilda frumvarpið gerir ráð fyrir að hefji aðili umrædda þjónustu fyrsta maí á hann ekki afturkvæmt til veiða í atvinnuskyni fyrr en að loknu fiskveiðiárinu þrítugasta og fyrsta ágúst þetta ákvæði frumvarpsins mun fæla áhugasama aðila frá hinni nýju atvinnugrein í ferðaþjónustu þetta er auðvitað mál sem hefði þurft frekari skoðunar við á þessu eru örugglega fleiri hliðar en sjálfsagður hlutur hefði ég talið að þetta mál hefði fengið frekari skoðun í nefndinni í þessari umræðu sem hefur átt sér stað um þetta frumvarp bæði innan nefndarinnar sjávarútvegs og landbúnaðarnefndar og einnig hér í þingsölum og svo sem líka í hinni opinberu umræðu þá hefur ákvæðið til bráðabirgða einn fengið mestu umfjöllunina og umræðuna í raun og veru er það mál allt í skötulíki og ég verð að segja eins og er að það vekur mikla furðu mína að menn nálgist breytingar á fiskveiðistjórnarlögunum með þessum hætti við þurfum ekki annað en að lesa nefndarálit meiri hluta nefndarinnar og ég tala nú ekki um framsöguræðu hæstvirtur ráðherra og þær umræður sem fóru hérna fram í þingsölum þegar mælt var fyrir þessu máli og það rætt við fyrstu umræðu til þess að átta okkur á því að það er auðvitað ekki mikil svona fullvissa á baki við þetta mál það eru miklar efasemdir sem greinilega bærast um í kolli þeirra sem standa að þessu máli þrátt fyrir allt þeir hafa áhuga á því sem er út af fyrir sig sjónarmið sem ég tel alveg sjálfsagt að virða og skoða að taka upp þetta nýja banndagakerfi en hafa hins vegar greinilega miklar efasemdir um sínar eigin útfærslur í málinu því það er lagt upp með að þetta séu svona eins konar veiðar í tilraunaglasi það eigi svo að skoða það hvernig til hafi tekist eftir árið ekki þannig eins og væri auðvitað miklu eðlilegra að málið væri undirbúið með vönduðum hætti leitað eftir umsögnum farið ofan í þessi mál með hagsmunaaðilum reynt að átta sig á fyrirfram líklegum áhrifum og hvernig hægt væri að gera þetta mál eins vel úr garði sem hægt væri og setja síðan málið fram í stað þess er þetta lagt fram eins og ég hef þegar gert grein fyrir og síðan svona sleginn sá varnagli að þetta mál sé nú kannski

en þegar um er að ræða mál eins og þetta þar sem verið er að opna á nýja aðferð við fiskveiðistjórnun þó að hún sé ekki mjög stór í sniðum er auðvitað sjálfsagður hlutur að reyna að gera þetta þannig að þeir sem taka þátt í þessum veiðum frá fyrsta degi geti haft einhverja vissu fyrir sér það er ljóst mál til dæmis hefur það komið glögglega fram í starfi nefndarinnar að mjög margir aðilar hafa þegar lagt í talsverðan kostnað og fyrirhöfn við það að undirbúa veiðar í þessu skyni og

en væri ekki eðlilegra til þess að reyna að ná hámarksafrakstri út úr þessu bæði fyrir þá sjómenn og útgerðarmenn sem vilja stunda þessar veiðar og ég tala nú ekki um fyrir þjóðfélagið í heild og ef til vill byggðirnar sem þessa munu njóta að menn hefðu reynt að skoða þetta betur og haft einhverja meiri fullvissu og farið þannig í málið það sem við höfum í minni hluta sjávarútvegs og landbúnaðarnefndar gagnrýnt hvað harðast í þessu frumvarpi er sú bersýnilega afleiðing sem verður af þessu frumvarpi verði það samþykkt hér á alþingi sem allt stefnir auðvitað í þær afleiðingar að þetta mun færa veiðirétt frá byggðum í umtalsverðum mæli frá veikustu sjávarbyggðum landsins þeim byggðum sem hafa helst misst frá sér aflaheimildir þar sem fiskvinnsla hefur dregist saman og íbúum hefur fækkað af hverju nefni ég þessi þrjú atriði jú þetta eru þau atriði sem eru lögð til grundvallar þegar verið er að úthluta byggðakvóta úthlutun byggðakvóta fer þannig fram að það eru lagðar fram efnislegar forsendur sem unnið er eftir gagnsæjar efnislega forsendur sem unnið er eftir og þannig er reiknað út hvernig byggðakvótanum er síðan skipt á milli byggðarlaga ekki á milli sveitarfélaga heldur byggðarlaga til þess að koma einmitt til móts við þau minni byggðarlög jafnvel innan stærri sveitarfélagaeininga sem hafa verið að missa frá sér aflaheimildir þar sem fiskvinnsla hefur verið að dragast saman og þar sem íbúaþróun hefur verið neikvæð þetta eru auðvitað þættir sem við erum að reyna að bregðast við með veikum mætti í okkar fiskveiðistjórnarkerfi og þess vegna vekur það nokkra undrun að það skuli þá verða heillaráðið þegar ákveðið er að brydda upp á þessu nýmæli að endurvekja banndagakerfi í þessari mynd að það sé gert með þeim hætti að færa veiðiréttinn í raun og veru frá þessum byggðarlögum sem þannig er staðreyndin með það kom glögglega fram í máli bæði fulltrúa sambands sveitarfélaga sem sóttu okkur heim i sjávarútvegs og landbúnaðarnefnd og líka kom þetta fram til að mynda í máli fulltrúa súðavíkurhrepps og stykkishólmsbæjar að afleiðingin af þessu frumvarpi væri mjög alvarleg fyrir þessi byggðarlög til dæmis í máli fulltrúa stykkishólmsbæjar og skriflegri umsögn sem lögð var fram í nefndinni kemur fram að innan sveitarfélagsins hefur átt sér stað umtalsverð uppbygging í sjávarútvegi við vitum að stykkishólmur hefur orðið fyrir gífurlegum búsifjum vegna þess að skelveiðarnar sem voru uppistaðan í sjávarútvegi í stykkishólmi árum og áratugum saman að skelveiðarnar hrundu af ástæðum sem ég ætla ekki að orðlengja sérstaklega á sínum tíma þegar aflakvóta var úthlutað var það gert með þeim hætti að sú staðreynd að útgerðirnar þar höfðu skelfiskkvóta varð þess valdandi að þeir fengu í sinn hlut minni aflaheimildir í bolfiski og þess vegna var það þannig að þegar það gerðist að hrun varð í skelveiðum og raunar líka í rækjuveiðum sem var þýðingarmikill þáttur í atvinnustarfsemi í stykkishólmi brugðust útgerðarmennirnir þarna við með þeim hætti að þeir reyndu að hasla sér völl í bolfiskvinnslu og veiðum og í því sambandi skipti tvennt mjög miklu máli annars vegar voru til staðar heimildir í fiskveiðistjórnarlögunum um það að bregðast við með sérstökum hætti þegar um það væri að ræða að aflaheimildir hryndu í einhverjum tegundum af líffræðilegum ástæðum eins og gerðist bæði í rækjunni og skelinni því hefur verið beitt sem betur fer og sem sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra reyndi ég að beita því þannig á þeim tíma að það kæmi sem best fyrir þessi byggðarlög og ég veit að það hefur skipt mjög miklu máli fyrir byggðir bæði i breiðafirði arnarfirði ísafjarðardjúpi og húnaflóa svo dæmi sé tekið og raunar austur um líka til viðbótar þessu hefur líka verið úthlutað byggðakvóta til stykkishólms og vegna þess að aðstæður eru þar eins og raun ber vitni um hafa þeir fengið rúmlega tvö hundruð tonn núna undanfarin ár ef ég man rétt til þess að vinna úr reglurnar um byggðakvóta eru góðan þannig að áður en menn fá úthlutaðan byggðakvóta verða þeir að leggja upp til vinnslu í viðkomandi byggðarlaga tvöfalt magn til þess að eiga þá rétt á byggðakvótanum þannig að sú ákvörðun ein og sér sem boðuð er með þessu frumvarpi og ákveðin í raun og veru með þessu frumvarpi að skerða byggðakvótann um helming hefur þess vegna margföldunaráhrif í neikvæðum skilningi á stöðu þessara fyrirtækja í stykkishólmi það kom fram að byggðakvótinn þar er um tíu prósent af úthlutuðum aflaheimildum í hólminum og það munar auðvitað um minna þegar tekin er ákvörðun um að skerða þetta þetta mun hafa þau áhrif að því er fulltrúar þessa sveitarfélags segja að þetta mun stytta vinnslutímann og útgerðartímann í stykkishólmi um einn eða tvo mánuði og munar auðvitað um minna sama verður að segja þegar fulltrúi súðavíkurhrepps kom á fundinn sem greindi okkur frá því að mjög svipað væri þar uppi á teningnum þar eru aðstæður á margan hátt svipaðar þeir hafa orðið fyrir miklum bresti vegna hruns rækjunnar sem skiptir miklu máli fyrir þennan stað fengu það uppborið að hluta til með byggðakvóta þar hafa verið hins vegar ákveðin vandamál uppi í fiskvinnslunni en hins vegar er það alveg ljóst mál að forsendan fyrir því að þar sé hægt að byggja upp fiskvinnslu er aðgangurinn að byggðakvótanum lega staðarins er þannig að þeir munu ekki njóta nema í mjög takmörkuðum mæli að mati heimamanna afrakstursins af þessu nýja fyrirkomulagi þannig að þegar við skoðum þetta er ljóst mál að með þessu fyrirkomulagi eins og það er lagt fram í þessu frumvarpi er því miður ekki verið að taka á þessum vanda sem er sannarlega til staðar við skulum ekki gera lítið úr þeim byggðavanda sem er í þessum sjávarplássum að hluta til vegna fiskveiðistjórnarkerfisins að hluta til af öðrum ástæðum og við höfum verið að reyna að byggja inn í fiskveiðistjórnarlögin alls konar ákvæði sem hafa haft þann yfirlýsta tilgang að reyna að styðja við þessar veikustu byggðir þó að ég skuli fúslega og fyrstur manna viðurkenna að í þeim efnum gætum við auðvitað gert miklu betur það þarf ekki annað en að skoða greinargerðina sem fylgir hér með eða fylgiskjal sem byggist á svari hæstvirts sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra við fyrirspurn minni um þessi mál þar sem fram kemur úthlutunin eins og hún hefur farið fram undanfarin þrjú fiskveiðiár til einstakra byggðarlaga og því miður var sú ákvörðun tekin að úthluta ekki byggðakvótanum fyrir þetta ár þannig að við höfum ekki nýrri upplýsingar en fiskveiðiárið tvö þúsund og sjö til tvö þúsund og átta og við sjáum á þessum töflum að um er að ræða mjög umtalsverðar aflaheimildir fyrir tiltekin byggðarlög sem núna munu þá eiga um sárt að binda vegna þessara laga sem verið er hér að reyna að lögfesta við bentum líka á það hér strax við fyrstu umræðu málsins að sú svæðaskipting sem lögð er til grundvallar í frumvarpinu sjálfu til að mynda bæði a frá sjávarútvegsbyggðinni miklaholtshreppi að skagabyggð þessi svæðaskipting kemur að litlu gagni í byggðalegu tilliti á þetta var þráfaldlega bent í umræðunum í sjávarútvegs og landbúnaðarnefnd alþingis og guði sé lof hefur þetta að einhverju leyti skilað sér til meiri hluta sjávarútvegs og landbúnaðarnefndar þeir alla vega átta sig á því að hér er um að ræða vandamál hér er um það að ræða að frumvarpið tekur á þessum vanda sem við gerðum grein fyrir strax við fyrstu umræðu málsins þá var því að vísu mótmælt harðlega sérstaklega af hæstvirtum sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra að þessi svæðaskipting ylli einhverjum sérstökum vanda en í sjálfu sér viðurkennir meiri hluti sjávarútvegs og landbúnaðarnefndar það að hér sé um að ræða vandamál sem þurfi að bregðast við vitaskuld er það þá þannig að þá hefði þingið sem hefur fengið þessar upplýsingar átt þess kost að ræða við fulltrúa hagsmunaaðila sveitarfélaga og fleiri aðila þá hefði verið eðlilegt að þingið hefði glímt við það að reyna að teikna upp nýja svæðaskiptingu til þess að koma til móts við þessi sjónarmið og ganga þannig frá málinu að þingið hefði þá fullvissu um að það væri þá verið að reyna að koma til móts við byggðalegar áhyggjur manna það er hins vegar ekki gert heldur með tiltölulega einföldum og billegum hætti sagt bara sem svo nú fá sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra hann er ekki hér nei nú fær hæstvirtur sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra heimild til þess að spinna upp og prjóna upp og teikna upp nýja svæðaskiptingu án þess að við vitum það sem erum hér að samþykkja þessi lög nokkurn skapaðan hlut um það hvernig þessi svæðaskipting á að líta út ég tel til dæmis alveg einboðið úr því að hér er verið að leggja þetta til með þessum hætti að færa þetta vald upp í hendur hæstvirtum sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra að á fundi nefndarinnar milli annars og þriðja umræða komi fulltrúi ráðuneytisins og geri okkur grein fyrir því að minnsta kosti með grófum hætti hvaða hugmyndir ráðuneytið hefur um það hvernig þessi svæðis skipting ætti að líta út ég er ekkert að fara fram á að það sé gert sveitarfélag fyrir sveitarfélag ég tel hins vegar eðlilegt að ráðuneytið sýni á þessi spil sín því að ekki getur það verið svo að meiri hluti sjávarútvegs og landbúnaðarnefndar leggi hér fram breytingartillögur í þessa veru án þess að á bak við sé einhver grunnhugsun um það hvernig þetta fyrirkomulag getur litið út hvernig menn hafa hugsað sér þetta er ekki hugmyndin þá væntanlega sú að fjölga þessum svæðum minnka þessi svæði til þess að tryggja það að löndunin eigi sér þá stað að minnsta kosti innan atvinnusvæðis þjónustusvæðis eitthvað í þeim dúr svo ég noti orðanotkun úr byggðaumræðunni við sjáum hins vegar af því frumvarpi sem hér liggur fyrir að þar er ekki um að ræða neina svæðaskiptingu sem lýtur neinu slíku það er auðvitað enginn samgangur á þjónustusvæðinu skagabyggð miklaholtshreppur svo dæmi sé tekið af svæði a sem ég kannast aðeins við það er því auðvitað ljóst mál að þessi mál þarf að skýra áður en þetta mál verður að lögum alþingi getur auðvitað ekki gengið þannig frá málinu að þetta mál sé þannig að þingið hafi ekki nokkra hugmynd um það hvernig ætlunin er að taka á þessu stóra máli sem við höfum gert hér að mjög miklu umtalsefni og hefur greinilega hugsað við meiri hluta nefndarinnar í þá veru að nefndin er að velta þessu fyrir sér síðan er það svo nú fer tími minn að styttast nokkuð að það er mjög margt annað sem mætti finna að í þessum frumvarpi sem er til marks um að það sé ekki vel úr garði gert það er til dæmis ljóst að reglur um veiði annarra tegunda en þorsks muni gera þennan veiðiskap hér um bil ómögulegan á þeim svæðum þar sem ufsi er uppistaðan í handfæraaflanum nú sjáum við af þeim tölum sem fyrir okkur voru lagðar frá fiskistofu að ufsaaflinn fiskveiðiárið tvö þúsund og fimm til tvö þúsund og sex er þrjú þúsund tvö hundruð tonn var fimm þúsund níu hundruð tonn af þorski tvö þúsund og sex til tvö þúsund og sjö var aflinn átján hundruð fjörutíu og þrjú tonn í ufsa og fjögur þúsund fjögur hundruð í þorski og tvö þúsund og

sumrin það er langlíklegasta tilgátan alla vega er það ljóst mál að á ýmsum svæðum er aflinn á handfæri mjög ufsaborinn og ég fullyrði að þær breytingar sem verið er að gera núna með tillögum meiri hluta nefndarinnar koma ekki nema að mjög takmörkuðu leyti til móts við hagsmuni þeirra sem eru á þeim svæðum þar sem ufsinn er sterkastur í handfæraaflanum þetta er því bara svona frekar lítil og ómerkileg skóbót sem er verið að setja á þennan þátt málsins og þannig mætti áfram telja ég ætla í sjálfu sér ekki að orðlengja um þær umræður sem hafa farið fram um öryggismál þeirra sem þessar veiðar munu stunda þau mál voru mjög rædd í nefndinni en ég hef ekki tíma til þess að fara yfir það síðan hefur auðvitað verið bent á það að þessar veiðar muni eiga sér stað á sumrin þegar aflinn er kannski verðminni sem hráefni það komu líka fram miklar umræður um það bæri að setja reglur til þess að tryggja hina bestu umgengni um aflann við vitum að á minni bátunum er aðstaðan oft lakari til dæmis til þess að kæla aflann eftir blóðgun og ísa hann og svo framvegis þetta er hlutur sem ég geri ráð fyrir að fiskistofa og þeir aðrir sem um þessi mál fjalla velti fyrir sér í nefndarálitinu segjum við að við teljum að í sjálfu sér sé þessi hugmynd sem hér er verið að fjalla um allrar athygli verð og það beri að skoða hana það er hins vegar að okkar mati langskynsamlegast að fresta öllum áformum um framkvæmd þessa nýja banndagakerfis og við eigum þess vegna fremur að fara í það að reyna að skoða þessi mál gjörla alveg eins og ég nefndi hér fyrr í minni ræðu það eru á þessu máli fjölmargir agnúar eins og við blasa öllum sem það skoða og óvissan sem því fylgir til viðbótar við allt annað þess vegna væri eðlilegast núna að úthluta þegar bara í þessari viku þeim byggðakvóta sem fyrir liggur og tekinn var frá við úthlutun aflaheimilda í upphafi þessa fiskveiðiárs úthluta þeim byggðakvóta í samræmi við þær reglur sem gilda eins og ég veit að hæstvirtur sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra hefur áform um og hann upplýsti okkur um að hann hefði áform um að gera að samþykkt þessu frumvarpi en eðlilegast væri að úthluta þessum byggðakvóta eins og hann leggur sig á grundvelli þessara reglna sem hæstvirtur ráðherra tók undir að gæti verið skynsamlegur grunnur og fresta þá um sinn að minnsta kosti áformum um það að innleiða hið nýja banndagakerfi síðan er það svo að lokum sem ég vil nefna að þetta bráðabirgðaákvæði tvö ég tel að það sé skynsamlegast að fresta því líka fyrir því eru fullgild rök eins og fram hefur komið þar þarf að skoða það sérstaklega hvort hægt sé að afla eða hvort til staðar séu nægileg gögn til þess að framkvæma þessa skiptingu um gullkarfa og djúpkarfa það er ekki víst að svo sé það þurfa menn þá alla vega að leiða í ljós og þess vegna tel ég að það sé skynsamlegt eins og hér er gert ráð fyrir í

hluta sjávarútvegs og landbúnaðarnefndar undir þetta nefndarálit skrifa auk mín háttvirtir þingmenn jón gunnarsson og sigurður ingi jóhannsson ég ítreka þá ósk mína að